Was hier als Erfolg verkauft wird, ist schlicht lächerlich! Wir haben von Anfang an gesagt Wir wollen keine bail outs weil es falsche Anreize setzt, weil wir nicht wollen, dass Deutschland und die Kommission Europa mit Zuckerbrot und Peitsche regieren. Staaten müssen insolvent gehen können, weil sie souverän und daher selbst verantwortlich sind, auch in der Eurozone. Acht Krisenjahre und kein bisschen Fortschritt für ein Staatsinsolvenzregime. Das wird sich rächen. Denn die Eurozone ist kaputt. Wer sich mit Geldpolitik auskennt, weiß das! Wer Bankbilanzen lesen kann, auch. Deswegen sage ich Ihnen Feiern Sie lieber nicht. Sobald die Eurokrise wiederkommt und das wird sie werden wir hier wieder über Griechenland diskutieren.